gengið er til dagskrár og fyrir tekið eina dagskrármálið almennar stjórnmálaumræður sem verður útvarpað og sjónvarpað héðan úr alþingishúsinu umræðurnar skiptast í þrjár umferðir og hefur hver þingflokkur tíu mínútur í fyrstu umferð sex mínútur í öðru og sex í síðustu umferð röð flokkanna verður þessi í öllum umferðum samfylkingin sjálfstæðisflokkur vinstri hreyfingin grænt framboð framsóknarflokkur og frjálslyndi flokkurinn ræðumenn flokkanna verða fyrir samfylkinguna talar í fyrstu umferð ingibjörg sólrún gísladóttur níundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður í annarri umferð katrín júlíusdóttir sjöundi þingmaður suðvesturkjördæmis en í þriðju umferð talar björgvin g sigurðsson sjöundi þingmaður suðurkjördæmis fyrir sjálfstæðisflokk talar í fyrstu umferð geir h haarde forsætisráðherra í annarri þorgerður katrín gunnarsdóttir menntamálaráðherra en í þeirri þriðju árni m mathiesen fjármálaráðherra ræðumenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs verða í fyrstu umferð steingrímur j sigfússon fimmti þingmaður norðausturkjördæmis í annarri umferð kolbrún halldórsdóttir áttundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður en ögmundur jónasson níundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður í þriðju umferð fyrir framsóknarflokk talar jón sigurðsson iðnaðar og viðskiptaráðherra í fyrstu umferð sæunn stefánsdóttir ellefti þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður í annað en í þriðju umferð birkir jón jónsson níundi þingmaður norðausturkjördæmis fyrir frjálslynda flokkinn talar í fyrstu umferð magnús þór hafsteinsson níundi þingmaður suðurkjördæmis en kristinn h gunnarsson sjöundi þingmaður norðvesturkjördæmis í öðru og valdimar l friðriksson níundi þingmaður suðvesturkjördæmis og sigurjón þórðarson